Voorzitter, ik sluit me graag aan bij de woorden van mensen die zeggen dat het belangrijk is geworden, het werk van de EIB, ook voor het beleid van de Europese Unie. Maar juist omdat het een steeds grotere bank wordt met steeds meer middelen is het ook belangrijk dat de transparantie en integriteit perfect worden geregeld en daar is echt nog wel het een en ander aan te doen.

Ook moet het voorstel van de Europese ombudsman worden overgenomen voor een aanscherping van de gedragscode tegen belangenverstrengeling, mede om te voorkomen dat mensen die bij de Bank gewerkt hebben weer in diezelfde sector gaan werken of omgekeerd, dat het een soort draaideur wordt.

Maar de Bank reageert niet! Ik zou heel graag willen en daarom is het jammer dat de heer Hoyer er niet is dat we daar heel snel duidelijkheid over krijgen. Klachten zijn voor transparantie en integriteit heel belangrijk. Die moeten onafhankelijk bekeken worden en daar is op dit moment in de voorstellen van de Bank nog geen sprake van.